Quando metteremo in discussione un'adesione che ormai è definitivamente fallita? La Turchia di Erdogan ha sostituito infatti lo Stato di diritto con il diritto dello Stato, l'Europa lo Stato della ragione con le ragioni di alcuni Stati e noi chiediamo a questo Parlamento di dire no ai ricatti turchi e di tornare a fare per una volta l'Europa.